samgöngunefnd hefur fjallað um málið og fengið fjölmarga gesti á sinn fund og fjölmargar umsagnir en með þingsályktunartillögunni er lagt til að ýmsum framkvæmdum verði flýtt á landsbyggðinni bæði í vega og flugmálum í því skyni að styrkja innviði byggðanna þá er lagt til að ýmsum hafnarframkvæmdum verði frestað sem leiðir af tekjusamdrætti hafnarsjóða vegna aflasamdráttar og að öðrum verði flýtt vegna breyttra atvinnuhátta á fundum nefndarinnar kom fram að viðaukinn fæli í sér breytingar frá gildandi samgönguáætlun til samræmis við fjárlög ársins tvö þúsund og átta en þær væru nauðsynlegar til þess að áætlunin yrði nægilega gagnsæ þá kom fram að ekki væri um nýja stefnumótun að ræða í þessari áætlun við í samgöngunefnd leggjum sem sagt ekki til neinar stórkostlegar efnislegar breytingar á tillögunni en þó smávægilegar lagfæringar ef ég geri aðeins grein fyrir þeim þá telur nefndin nauðsynlegt að ljúka framkvæmdum við ferjubryggjuna í flatey á breiðafirði en það hefur verið upplýst að viðbótarkostnaður við það sé um fjórtán milljónir króna og auk þess að framkvæmdum á vegarkaflanum frá ísafjarðardjúpi og út á drangsnes að þeim kafla verði einnig lokið en samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur fengið frá gestum sem komu inn á fundinn þá er viðbótarkostnaður við það á bilinu tvö til fjórar milljónir króna á beinum sem sagt því til samgönguráðuneytisins að þetta tvennt verði skoðað með tilfærslum milli liða í áætluninni hér í lok nefndarálitsins stendur með leyfi forseta nefndin beinir því enn fremur til samgönguráðuneytis að rannsóknarfé til jarðganga bæði í þéttbýli og dreifbýli verði aukið í því efni þarf auk jarðfræðirannsókna að taka tillit til samfélagslegra þátta á borð við þéttingu byggðar öryggissjónarmiða umferðardreifingar og annarra atriða þegar hagkvæmni jarðganga er skoðuð við leggjum til sem sagt að tillagan verði samþykkt síðan með eftirfarandi breytingum sem koma hér fram í nefndarálitinu og árni þór sigurðsson háttvirtur þingmaður hann er samþykkur þessu áliti með fyrirvara en að öðru leyti skrifar öll nefndin undir þetta nefndarálit